Sie sind ein so sattelfester Präsident, dass ich das nicht in Zweifel ziehe.

Wir diskutieren mit der Kommission in dieser Woche, und ich beantrage auch, dass das auf die Tagesordnung kommt.

Ich glaube, das ist der weitergehende Antrag, über den Sie dann zuerst abstimmen lassen können.